Monsieur le Président, au risque de choquer les plus fédéralistes d'entre vous, je pense qu'une politique de défense est une politique éminemment nationale. Elle répond aux besoins stratégiques, diplomatiques et de sécurité spécifiques à chaque nation. Le partage de capacités n'est rien d'autre qu'une amputation de souveraineté, le marché unique des matériels militaires une vaste blague, quand certains États membres, estimant que leur défense se garantit à Washington, s'équipent prioritairement de matériels américains, l'Europe étant incapable, dans ce domaine comme dans tant d'autres,

Concernant les défis sécuritaires communs des États membres de l'Union, il n'y a rien qui ne puisse être résolu par la coopération intergouvernementale, en dehors de toute intervention de Bruxelles.

Depuis trente ans, et plus encore depuis la disparition de la menace soviétique, les budgets de la défense sont les premiers sacrifiés sur l'autel de la rigueur budgétaire, au point de rendre la plupart de nos outils militaires déficients ou vétustes, et ce, au nom de considérations purement financières, chacun attendant du voisin ou du supposé grand frère américain les efforts qu'il n'est plus prêt à consentir lui même.

Ce n'est qu'en revenant à des politiques nationales indépendantes et résolues que nous pourrons nous doter individuellement des moyens nécessaires, non seulement à nos sécurités et intérêts nationaux, mais également à la coopération de ces moyens pour relever des défis communs. Une addition de faiblesses et de lacunes n'a jamais fait une force.